Puis les soldats la forcèrent à boire sa propre urine avant de tuer ses trois enfants de quatre, deux et un an.

Nadine s'est enfuie et a été soignée mais combien d'entre elles n'en ont pas réchappé? Ce n'est pas une légende, c'est la réalité au pays du sommet de l'horreur, c'est ce qu'il se passe au Congo depuis maintenant dix ans. Nous avons déjà adopté des résolutions sur le sujet et je me suis également déjà exprimé en décembre dernier, mais la situation reste inchangée et l'impunité reste la règle.

Chastel l'a évoqué comme ma collègue Véronique De Keyser, je demande que l'Union européenne adopte une loi semblable à celle qui a été récemment adoptée aux États Unis, visant à interdire l'importation de biens fabriqués à partir de minerais de contrebande et, par conséquent, à arrêter le financement des groupes rebelles.